Încep și eu prin a l felicita pe colegul meu, domnul Baldassarre, pentru acest raport. În ultimii ani, responsabilitatea socială a întreprinderilor a devenit un subiect aflat tot mai des în atenția mediului privat, autorităților și societăților. Consider că, dacă este aplicată și practicată corect, RSI poate avea o contribuție majoră la reinstaurarea încrederii pierdute în Uniune. Susțin introducerea noii definiții propuse de Comisie. RSI trebuie să fie dirijată în principal de întreprinderi pe baza posibilităților proprii, care să fie sprijinite de către autoritățile publice. În România, ca de altfel în majoritatea economiilor emergente, responsabilitatea socială a întreprinderilor este încă într un stadiu incipient.